Mis à part les mesures de sécurité, aujourd'hui la vie a repris son cours. Bruxelles restera toujours Bruxelles. Bruxelles, ma belle comme l'a chanté Dick Annegarn, Bruxelles l'européenne, Bruxelles avec son joyeux melting pot, symbole d'ouverture et de diversité. Les terroristes nous imposent de mieux concevoir nos protections, mais ils ont échoué et échoueront toujours dans leur volonté d'imposer leur vision totalitaire. Les identités ne peuvent s'exclure, elles doivent s'additionner c'est la condition du vivre ensemble. La radicalisation qui conduit au terrorisme est un phénomène complexe qui nous impose d'agir sur tous les terrains pour garantir la sécurité en préservant notre humanisme. Avec son père, journaliste à la radio publique, Lauriane partageait des valeurs de démocratie, de justice, de tolérance, elle est une des victimes de cet acte odieux. Après ce drame, sur les ondes, son papa Michel Visart, nous livrait, avec courage, un message d'espoir. Je reprends ses paroles Construire des murs d'exclusion ou cultiver la haine ne servira à rien. Si nous voulons un monde différent, il faut ce respect, cette tolérance et cet amour. Puissent ces paroles nous aider à refuser le repli identitaire, à renforcer notre sécurité, tout en préservant nos libertés et notre vivre ensemble.